Monsieur le Président, Madame le Commissaire, Monsieur le Ministre, l'Union européenne s'est engagée depuis de nombreuses années dans une politique de reconstitution des stocks halieutiques, dont l'avenir de la pêche dépend. Il est vrai que la proposition de la Commission européenne a repris cet objectif et, évidemment, nous nous en félicitons, et il faut s'en féliciter.

Prendre en compte les considérations environnementales, c'est bien, et c'est nécessaire prendre en compte les considérations socio économiques, c'est mieux, et, surtout, c'est indispensable.

ensuite, elle mettrait en péril un nombre considérable d'emplois. Avons nous oublié la crise que nous traversons? Avons nous oublié les deux autres piliers du trépied du développement durable le pilier social et le pilier économique? En adoptant l'amendement 15, nous choisirons la voie de la raison et celle qui conduit véritablement à la durabilité. La réduction des rejets, la préservation de la ressource sont, faut il le répéter, des objectifs qui sont partagés par tous, du législateur au pêcheur.

Le législateur ne peut pas proposer un avenir au pêcheur en sacrifiant son présent. Ouvrir la porte au pêcheur de demain, ce n'est pas lui fermer la porte ou même lui claquer la porte au nez aujourd'hui.